umfjöllunarefni að stjórnarflokkarnir

það sem við fjöllum hér um eru efnahagsmál þjóðarinnar það sem ég hef reynt að gera háttvirtum þingmanni grein fyrir er að forsætisráðherra ríkisstjórnarinnar geir hilmar haarde hefur lýst því efnahagslega markmiði sem þessi ríkisstjórn starfi að sem sé það að ná inntökuskilyrðunum inn á evrusvæðið

um helstu lykilþætti í hagstjórninni um það er fullur einhugur í ríkisstjórn íslands ég kannast ekki við að þar sé neinn sem sé því andsnúinn þannig að ég fæ ekki séð að fullyrðingin þó að hún kunni að eiga við á sviði hvalveiða til dæmis eða einhverra annarra mála sem menn hafa haft skiptar skoðanir

forsætisráðherra hefur einfaldlega skilgreint þau meginmarkmið sem þar er verkefnið að náð það er auðvitað á endanum stöðugleikinn sem er okkur svo mikils virði og ég held að unnendum íslensku krónunnar hljóti að vera orðið nokkuð umhugsunarefni hvort það sé ekki að verða fullreynt eftir liðlega sextíu ár að honum verði náð með því tæki og kannski líka hvort krónan hafi ekki verið tæki sem hentaði þeim atvinnuvegum sem við þá vorum að byggja upp sjávarútveg og stóriðju sveiflugreinum sem skipti miklu máli að hefðu mikla aðlögun meðan aftur evran er miklu nýtilegra tæki fyrir nýsköpun fyrir þekkingariðnað fyrir stígandi lukku fyrir vaxtargreinar